forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um uppbót á eftirlaun frá háttvirtri efnahags og skattanefnd sem er að finna á þingskjali ellefu hundruð sextíu á því þingskjali koma fram upplýsingar um gesti sem heimsóttu nefndina auk nefndarálitsins hér auk þess er lýsing á frumvarpinu nefndin bendir á að frumvarpinu er ætlað að rétta hag þeirra aldraðra sem verst eru staddir og lítið sem ekkert hafa greitt í lífeyrissjóð með tilheyrandi ávinnslu réttinda

verður þá enginn aldraður sem býr einn með lægri lífeyri og tekjur en hundrað fjörutíu og átta þúsund fimm hundruð og fimmtán krónur á mánuði

nítján þúsund átta hundruð og átján krónu tæpar tuttugu þúsund krónum meira til ráðstöfunar á mánuði fyrir hjón sem hafa engar tekjur eftir samþykkt frumvarpsins verða engin hjón með lægri tekjur samanlagt en tvö hundruð fimmtíu og tvö þúsund níu hundruð sjötíu krónur á mánuði fyrir skatt rætt var í nefndinni hvernig fara ætti með það þegar sá sem öðlast hefur rétt til uppbótar á eftirlaun andast fram kom sá skilningur að eftirstandandi greiðslur á greiðslutímabili skuli falla niður við andlát og leggur nefndin til breytingartillögu þar að lútandi og þá breytingartillögu er svo að finna á þingskjalinu undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram bjarni benediktsson lúðvík bergvinsson paul nikolov jón bjarnason guðbjartur hannesson höskuldur þórhallsson og ólöf nordal